Doamna Președintă, numărul cazurilor de dezinformare atribuite hackerilor ruși și identificate de East StratCom s a dublat practic anul acesta față de 2018, ajungând la

Luna aceasta, de pildă, jurnaliștii din România au descoperit că un post național de știri avea nu mai puțin de cinci pagini clonate pe Facebook, cu foarte multe like uri rusești. Comisarul King la rândul lui avertiza luna trecută că numărul de conturi false de pe Facebook se ridică la 20 de milioane. Moscova pune la bătaie aproximativ un miliard de euro pe an pentru acțiuni de dezinformare și propagandă.

Cer viitorului Înalt Reprezentant să și asume acum, ca prioritate, transformarea East StratCom într o structură permanentă și finanțată corespunzător, iar viitoarea Comisie trebuie să aibă o agendă foarte clară pentru combaterea dezinformării, dar și pentru educarea publicului european.